Folter ist eine der schrecklichsten Formen der Menschenrechtsverletzungen, die besonders aber nicht ausschließlich in Zeiten des Krieges angewendet wird. Der Kampf gegen die Folter muss besonders in Kriegsgebieten vorangetrieben werden genauso wie die Bekämpfung von geschlechterbezogener Folter oder auch der Folter von Kindern sowie Folter aus ethnischen Gründen.

Es ist ein wichtiger Grundsatz der Europäischen Union, sich für die Bekämpfung der Folter einzusetzen, die Schaffung des Friedens und die Wahrung der Menschenrechte weltweit zu fördern und voranzutreiben!